Aber was macht die Europäische Union? Nicht die 73 Sitze, die die Briten hier innehatten, einfach wegzustreichen, der europäischen Steuerzahleröffentlichkeit zu signalisieren, dass man auch entsprechend zu sparen bereit ist. Nein, man krallt sich von diesen 73 wegzusparenden Sitzen 27 und bläst dieses Parlament abermals auf. Eine falsche Entscheidung, weil dieses Parlament, wenn es arbeitsfähig und effektiv und akzeptiert sein sollte, doch entsprechend redimensioniert sein soll. Genauso ist es mit der Kommission, wo es auch im Bereich des Vertrags von Lissabon hier entsprechende Festschreibungen gibt, diese Kommission um mindestens ein Drittel zu verkleinern. Und was tut man? Eine einstimmige Entscheidung des Rates, diese Kommission in der ursprünglich großen Größe von 27 Mitgliedern zu belassen. Ein falsches Signal.